Pani Przewodnicząca! Ja także uważam, że ta debata i wymiana poglądów jest niezwykle istotna, gdyż sprawa jest niezwykle istotna dla obywateli Unii Europejskiej. Nie chcę przytaczać wszystkich argumentów za tym, aby czas zatrzymać, bo podczas tej debaty wszystkie argumenty za zniesieniem zmiany czasu już padły.

Były tutaj także przytaczane wszelkiego rodzaju inicjatywy, które powstają w wielu krajach Unii Europejskiej w tej sprawie. W związku z powyższym pytanie brzmi na co czekamy?